frú forseti við erum hér rétt að hefja umræðu um tímamótaverk sem er skýrsla rannsóknarnefndar alþingis um orsakir bankahrunsins hér á landi þingmenn sem velflestir hafa komið hér upp hafa fjallað um þetta merka rit af auðmýkt okkur hefur gefist mjög takmarkaður tími til þess að fara yfir þetta umfangsmikla verk og vonandi munum við halda áfram hér á vettvangi þingsins hér í þessum sal að ræða um það sem gerðist í íslensku samfélagi á undangengnum árum þessi skýrsla er í fljótu bragði

er áfellisdómur yfir störfum alþingismanna

að við tölum ekki um þá aðila sem stýrðu fjármálastofnunum og stærstu fyrirtækjum íslensks samfélags á undangengnum árum og beinlínis ótrúlegar lýsingar af starfsháttum þeirra ég skal alveg viðurkenna það að þegar ég les um þau vinnubrögð fyllist ég reiði og ég er reiður og það eru margir sem eru reiðir yfir því hvernig fyrir okkur er komið og hvernig menn hafa hagað sínum störfum í íslensku samfélagi á á undangengnum árum þingmannanefndarinnar sem á að fara yfir þessa skýrslu bíður erfitt verk umfangsmikið og það er mikilvæga að reiðin verði ekki þar í forgangi í þeirri vinnu heldur að það verði farið með yfirveguðum hætti yfir þetta mál hvernig stóð á því að þetta gerðist allt saman og síðast en ekki síst hvernig við ætlum að byggja upp íslenskt samfélag á komandi árum atburðir sem þessir mega einfaldlega ekki endurtaka sig og ég óska þeim alþingismönnum sem eru í þessari mikilvægu nefnd góðs gengis í erfiðu viðfangsefni það er líka eðlilegt að við spyrjum okkur að því í ljósi þessarar skýrslu og í þeim fljótheitum sem við höfum þann litla tíma sem við höfum fengið til þess að lesa yfir hana við spyrjum okkur að því hvað hafi breyst hvað hefur breyst til að mynda hér á vettvangi þingsins sem er harðlega gagnrýnt í þessari skýrslu það er bent sérstaklega á það í þessari skýrslu um þetta foringjaræði hvernig það hefur einkennt íslensk stjórnmál á undangengnum nú skulum við spyrja okkur að því þingmenn hefur það eitthvað breyst nei því miður horfum við upp á sömu gömlu vinnubrögðin hér á þessum vettvangi líkt og þau voru fyrir hrun sem var ein af orsökunum fyrir því hvernig fyrir okkur er komið við þurfum að líta hér öll í eigin barm og þessu þurfum við að breyta sama hvar í flokki við stöndum það þarf þingmannanefndin að skoða líka sérstaklega við þurfum að skoða stöðu þingsins eftirlitshlutverk þingsins er mikilvægt að brást og við verðum að beita okkur fyrir því að alþingi og þingmenn hafi aðstöðu til þess að veita framkvæmdarvaldinu nauðsynlegt aðhald að hlutverk stjórnarandstöðunnar verði bætt hér í þingi stjórnarandstaðan gegnir mjög mikilvægu hlutverki og það má færa fyrir því rök að stjórnarandstaðan á undangengnum árum hafi brugðist í sínu aðhaldshlutverki gagnvart viðkomandi valdhöfum hvernig stendur að því að stjórnarandstaðan hafi enga aðkomu að forustustörfum í nefndum þingsins sem eiga að veita framkvæmdarvaldinu aðhald hvernig stendur á því að þrjátíu og fjögur á manna meiri hluti hér í þinginu gegn tuttugu og níu skuli hafa allar formennsku og öll völd hér í þinginu þetta er ekkert lýðræði þetta er hugsunþetta er villa í hugsun eitthvað sem við þurfum að breyta að mínu viti við þurfum líka að átta okkur á því hvert við stefnum og það má færa fyrir því rök að á sínum tíma allt frá árinu tvö þúsund og þrjú hafi stjórnmálin færst fullmikið til hægri og og eftir á að hyggja er mér ljúft og skylt að játa það að þær skattalækkunartillögur sem þá var ráðist í voru einfaldlega of miklar á tímum mikillar þenslu og ég játa það að sama skapi skulum við þá nota þá röksemd að á krepputímum megum við heldur ekki hækka skattana í þeim mæli að það komi atvinnulífinu í landinu og heimilunum mjög illa það er þessi gullni meðalvegur og þó að við höfum farið út af veginum hægra megin skulum við passa okkur á því að keyra ekki lóðbeint vinstra megin út af veginum í átt að endurreisninni það þarf raunsæishugmyndafræði og við þurfum að hafna þeim öfgum sem sagan hefur sýnt okkur að ganga einfaldlega ekki upp framsóknarflokkurinn hefur farið mjög ítarlega yfir sín mál á undangengnum árum og framsóknarflokkurinn hafnar því ekki heldur samþykkir það að hann ber að hluta til ábyrgð á því hvernig fyrir okkur er komið i dag ég skammast mín ekkert fyrir að segja það hér vegna þess að það bera fjölmargir aðilar ábyrgð á því hvernig fyrir okkur er komið það sem þessir aðilar þurfa að gera er að líta í eigin barm endurmeta sjálfa sig og horfa til framtíðarinnar það höfum við á vettvangi framsóknarflokksins gert allt frá því að við komum saman á flokksþingi okkar eitt þúsund manns fyrir rúmu ári síðan það er mannlegt að gera mistök og menn skulu einfaldlega viðurkenna að það er margt í fortíðinni sem betur hefði mátt fara mig langar líka í örstuttu máli að koma hér íbúðalánasjóði til varnar í þeirri umræðu sem verið hefur uppi um það að svokölluð níutíu prósent lán þess sjóðs hafi sett samfélagið á annan endann staðreyndin er sú að árið tvö þúsund og fjögur var samþykkt löggjöf hér á alþingi um það að hækka lánshlutfall íbúðalánasjóðs í áföngum í allt að níutíu prósent af hóflegu verði íbúðar sem reyndar var tengt við brunabótamat í þeirri umræðu sem þá átti sér stað kvöddu sér hljóðs í umræðunni hæstvirtur núverandi forsætisráðherra og hæstvirtur núverandi fjármálaráðherra og hvöttu til þess að það yrði gengið lengra í þessum lánveitingum að svigrúm íbúðalánasjóðs yrði aukið og að níutíu prósent húsnæðislán til þeirra sem væru að kaupa sér íbúð í fyrsta skipti yrði innleitt hið fyrsta það var fellt vegna þess að við sögðum það þarf að taka tillit til aðstæðna í íslensku efnahagslífi því að ef þenslan hefði verið það mikil hefðum við aldrei farið í það að hækka þetta prósentuhlutfall upp í níutíu prósent hvað gerðist svo menn skulu ekkert gleyma því að áður en lögin tóku gildi kom stærsti einkabankinn inn á þennan markað og bauð lán á niðurgreiddum vöxtum lán sem bankinn borgaði með hundrað prósent lán og ekki sem var tengt neinu brunabótamati fólk þurfti einfaldlega ekki að skulda einu sinni neitt í sínu húsnæði það gat fengið fimmtíu milljónir króna lán þó að það skuldaði ekki neitt gegn veði í sínu húsnæði það gat keypt sér sumarbústað það gat keypt sér nýjan bíl og þar fram eftir götunum hvað áttu stjórnmálamenn að gera þá sem vildu standa vörð um starfsemi íbúðalánasjóðs átti að gera ekki neitt og láta lánshlutfall íbúðalánasjóðs verða áfram sjötíu prósent þannig að þessi mikilvæga stofnun yrði ekki samkeppnisfær og yrði lokað þá innan örfárra missira við framsóknarmenn sögðum nei við því og þó að ég hafi endurmetið margt í kjölfar hrunsins hef ég ekki endurmetið afstöðu mína gagnvart íbúðalánasjóði og því samfélagslega hlutverki sem hann gegnir í okkar samfélagi við skulum ekkert gleyma þeim röddum sem voru á íslandi á þessum tímum um það að það ætti að færa íbúðalán íbúðalánasjóðs yfir til bankanna hann væri óþarfur ég hef ekki breytt um afstöðu í þessu og menn skulu ekki gleyma því í umræðunni að það var stærsti einkabankinn sem ruddist inn á þennan markað á niðurgreiddum vöxtum hann borgaði með lánunum svo eru menn hissa hvernig fyrir þessum stofnunum er komið í dag það er lítill

það frú forseti að innan nokkurra vikna verði önnur umræða þá fari önnur umræða um þessa skýrslu fram hér í þinginu hún þarf að vera opin og gegnsæ og fólk þarf að hlusta á skoðanaskipti okkar hér það má ekki loka umræðuna inni í einhverjum nefndum tíu mínútur til þess að ræða um svona umfangsmikið mál er allt of skammur tími og tveir dagar til þess að lesa tvö þúsund þrjú